În calitatea sa de stat parte la statutul de la Roma, Kenya are o obligație clară de a coopera cu Curtea Penală Internațională. Mai mult, cazul atrocităților comise în Darfur a fost deferit Curții prin Rezoluția 1593 din 2005 a Consiliului de Securitate, adoptată în baza capitolului 7. Acest text este obligatoriu și impune tuturor statelor și organizațiilor internaționale să coopereze pe deplin cu Curtea, conform paragrafului 2. Ministrul afacerilor externe kenyan a invocat de asemenea decizia de noncooperare cu CPI adoptată anul trecut de Uniunea Africană și reiterată în luna iulie la reuniunea de la Kampala.

Cred că statele membre ale Uniunii Africane ar trebui să fie primele care cooperează cu CPI, pentru a lupta împotriva impunității atunci când crime odioase sunt comise pe continentul african.